Etiopia odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w Rogu Afryki, a borykając się z klęskami suszy, z epidemiami, z napływami i odpływami uchodźców, dźwiga naprawdę ogromne ciężary na swoich barkach.

Tymczasem władze Etiopii wielokrotnie nadużyły siły wobec opozycji, tłumiąc pokojowe demonstracje, dopuszczając się aktów prześladowań, arbitralnych aresztowań i zabójstw wobec mniejszości etnicznych, dziennikarzy, blogerów i działaczy politycznych.